Hvala za besedo in lep pozdrav. Ministrica je danes odsotna, ampak ji postavljam vprašanje, za katerega jo prosim, da mi odgovori pisno, potem pa bova morebiti nadaljevala pogovor, če bo treba, na naslednji seji. Postavil bom vprašanje glede dobrobiti živali. Namreč, vemo, da je odnos ljudi do živali še vedno instrumentalen. Nanj ne gledamo kot na predmet, kot na sredstvo, kot na hrano. Vsako leto jih je za potrebe človeške prehrane na svetu zaklanih več kot šestdeset milijard. Sloveniji smo glede na porabo mesa na prebivalca v vrhu med svetovnimi, tudi evropskimi državami in številne države, organizacije proti temu že ukrepajo. Organizacija združenih narodov že več let poziva države, naj sprejmejo ukrepe za zmanjševanje porabe mesa. Prav danes sem bral, da so v Kanadi zagnali stopetdesetmilijonski produkt za pridelavo rastlinskih alternativ mesnim beljakovinam in številne druge države delajo na tem, recimo, da se zaščiti živali v pravnem smislu, da se varuje njihovo dobrobit in da se jih zaščiti pred človeškimi zlorabami. Tudi v koalicijski pogodbi te vlade je na pobudo Levice pristalo poglavje dobrobit živali in tukaj začenjam z vprašanjem ministrici, namreč, zanima me, kdaj in na kakšen način bo začela izvajati naslednje ukrepe, ki so definirani v koalicijski pogodbi, prvič, zagotavljanje ustreznih kadrovskih in finančnih virov nadzornim organom, ki skrbijo za izvajanje zakonov in predpisov s področja zaščite živali, drugič, namenjanje ustreznih sredstev zavetiščem za zaščito živali, tretjič, ustrezna podpora in izobraževanje otrok in odraslih o pomenu zdravja, prehrane ter negativnih učinkih pretiranega uživanja mesa, četrtič, prepoved baterijske reje ter sprejetje predpisov za izboljšanje bivalnih pogojev v hlevski reji ter spodbujanje proste, petič, prepoved poskusov na primatih in drugih vrst drugih vrstah s primerljivo stopnjo samozavedanja, šestič, regulacija prevoza živih živali in določitev višjih standardov, sedmič, regulacija standardov glede prodaje živih živali v trgovinah. To so vprašanja glede določb v koalicijski pogodbi, dodatno me pa zanima še, kdaj bo prišel v ponovno oziroma v obravnavo v Državni zbor, Zakon o zaščiti živali, ki ga je pripravila in sprejela, na vladnem sestanku, prejšnja vlada, konec leta dva tisoč sedemnajst, potem pa na žalost ni nikoli prišel do Državnega zbora.